Imate mojo podporo. Čestitke za kompetentno, uravnoteženo ekipo. Predstavili in naslovili ste prave probleme, s katerimi se soočamo, od klimatskih sprememb, migracij, digitalizacije, zdravja, demografskih problemov. In kar me posebej veseli, probleme želite reševati na takšen način, da ustvarimo nove priložnosti. To je zagotovilo za to, da bo Evropa še naprej najlepša celina, celina, na kateri bo najkvalitetnejše življenje in kjer se bodo ljudje z veseljem počutili in ostali in tudi razvijali ta lep kontinent. Veseli me, da podpirate širitev Evropske unije na Zahodni Balkan. Mislim, da je to nuja, da moramo vse storiti, da demokratiziramo te države, hkrati pa jim tudi pomagamo v razvojnem zaostanku. Vsekakor je pa ključen poudarek tudi na demografskih problemih in s projektom pametne vasi bom tudi sam poskušal pomagati iskati rešitve.